Signora Presidente, onorevoli colleghi, il voto di domani sul Fondo europeo per la difesa arriva alla fine di un percorso lungo e complicato, per il quale devo ringraziare il collega Krasnodębski. Non ripeto i passaggi che ci hanno portato fin qui, io sono stato uno dei relatori ombra, che ha seguito attentamente questo dossier, ma chiedo che il Parlamento europeo continui a monitorare, in stretto contatto con la Commissione e l'EDA, lo sviluppo dell'EDF. Il voto di domani non è la fine ma l'inizio di una nuova fase industriale per la sicurezza e la difesa europea, il Parlamento dovrà continuare ad esserne attore e non spettatore. Lo dico con cognizione di causa, essendo stato a favore degli atti delegati piuttosto che degli atti di implementazione. Lo testimoniano il tempo che abbiamo utilizzato per arrivare a questo accordo finale e alcuni emendamenti passati in plenaria a dicembre. Il Parlamento dovrà continuare a far sentire la sua voce a favore di uno sviluppo e una visione veramente europea dell'EDF, che permetta almeno a tre Stati e a tre imprese di partecipare ad una call, con spirito competitivo e finalizzato a migliorare ricerca, sviluppo e tecnologie. Auspichiamo gare aperte e partecipate senza assegnazioni dirette, come votato proprio da questa Camera a dicembre.